Vorig jaar waren er maar liefst 300 aanvallen en pogingen tot aanvallen op schepen in een gebied dat enkele jaren geleden beperkt was tot de Hoorn van Afrika, de Golf van Aden, maar ondertussen zowat de hele Westelijke Indische Oceaan bestrijkt.

Tijdens de eerste twee maanden van dit jaar zijn er alweer 35 pogingen tot kaping geweest en zijn drie schepen ook effectief gekaapt.

kosten die alles bij elkaar geraamd kunnen worden op vele miljarden.

Ik denk dus dat wij daar goed naar moeten kijken.